herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum meðflutningsmaður minn er háttvirtir þingmenn þuríður backman með frumvarpinu er lögð til sú breyting að fyrstu málsgrein hundrað nítugasta og fjórðu grein almennra hegningarlaga orðist svo með leyfi herra forseta hver sem gerist sekur um nauðgun skal sæta fangelsi ekki skemur en tvö ár og allt að sextán árum tilvitnun lýkur í tuttugasta og öðrum kafla almennra hegningarlaga er fjallað um kynferðisbrot og er fyrsta málsgrein hundrað nítugasta og fjórðu grein svohljóðandi með leyfi herra forseta hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en eitt ár og allt að sextán árum eins og sjá má er lögð megináhersla á verknaðaraðferð líkamlegt ofbeldi líkamlega áverka og hótanir sú áhersla hefur endurspeglast í rannsóknum nauðgunarmála þar sem andlegum áverkum hefur verið lítill gaumur gefinn aukin þekking á afleiðingum nauðgana hefur hins vegar fært okkur vitneskju um að andlegir áverkar eru alvarlegustu afleiðingar nauðgana það er nauðsynlegt herra forseti að lögin endurspegli þekkinguna á málum er snerta kynbundið ofbeldi í frumvarpinu er lögð til sú breyting á fyrstu málsgrein hundrað nítugasta og fjórðu grein að áherslan á verknaðaraðferðina verði algjörlega felld út úr textanum enda ljóst að orðalag greinarinnar samrýmist ekki þeirri hugsun sem býr að baki mannréttindaákvæðum um friðhelgi einkalífs friðhelgi einkalífs er samheiti ýmissa mannréttinda sem varin eru af stjórnarskrá og mannréttindasáttmálum friðhelgin nær yfir heimili fjölskyldu og persónulega hagi manns og umfram allt það að hver maður hefur rétt til lífs og rétt til að ráða yfir eigin líkama og sálarlífi sem eru mikilvægustu einkalífsréttindin rétturinn til lífs þarf einnig að samræmast sjálfsvirðingu manna réttinn til frelsis mannhelgi og að þurfa ekki að þola ólögmætar þvinganir þrátt fyrir að mannréttindin sem talin eru í mannréttindasáttmála evrópu séu að meginstefnu réttindi sem vernda einstaklinginn fyrir óþarfa afskiptum og þvingunum af hálfu ríkisins þá er þess krafist af ríkinu að það tryggi að þessi mannréttindi verði virk í reynd mannréttindadómstóll evrópu hefur nokkrum sinnum tekið á því og ég vil nefna mál gegn hollandi þar var deiluefnið að ekki var hægt að ákæra mann fyrir kynferðislega misnotkun á andlega fatlaðri stúlku þar sem hollensk refsilög höfðu engin slík ákvæði niðurstaða dómsins var sú að athafna ríkisins væri þörf til að gera vernd þessara réttinda virka ég vil í öðru lagi má nefna dóm mannréttindadómstóls evrópu þar sem búlgarska ríkið var ekki talið hafa staðið með fullnægjandi hætti að lögreglurannsókn og meðferð nauðgunarmáls og þar með ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt sáttmálanum um að gera mannréttindin virk í raun ég vil geta þess herra forseti að mörgu leyti er staða í nauðgunarmálum áþekk hér á landi og í því máli sem búlgarska ríkið var dæmt brotlegt við mannréttindasáttmálann ég kem betur að því síðar í bók sinni unwanted sex the culture of intimidation and the failure of law leggur stephen schulhofer sem er lagaprófessor við harvard háskóla í bandaríkjunum áherslu á að refsiákvæði um nauðganir ættu að snúast um hugmyndina

það er réttinn til að velja og hafna kynferðislegu samneyti hvar sem er með hverjum sem er og hvenær sem er eins og þorbjörg s gunnlaugsdóttir lögfræðingur þýðir það í kandídatsritgerð sinni nauðgun frá sjónarhóli kvennaréttar schulhofer telur að kynferðislegt sjálfræði eða kynfrelsi eigi að vera grundvallarhugtak í lagasetningu um kynferðisofbeldi og að brotið sé gegn kynfrelsi þegar gerandinn sýnir kynferðislega hegðun án þess að tryggja að hann hafi til þess fullgilt samþykki hjá þeim sem hegðunin beinist að konur hafa á grundvelli reynslu sinnar skilgreint nauðgun sem kynferðisofbeldi karla þar sem sjálfsákvörðunarréttur kvenna er virtur að vettugi og réttur þeirra til sjálfsstjórnar brotinn á bak aftur fyrir fjórða apríl tvö þúsund og fimm var nauðgunarákvæðið orðað nokkurn veginn með þeim hætti að hver sem með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs samræðis þessu var síðan breytt tvö þúsund og sjö með lögum og þá er talað um að hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung samkvæmt orðalagi beggja þessara ákvæða bæði fyrri ákvæðanna og ákvæðanna sem lögfest voru tvö þúsund og sjö skiptir verknaðaraðferðin meira máli en verndarhagsmunirnir og samþykkið í nauðgunarmáli samkvæmt núgildandi lögum þarf ásetningur gerandans að ná til allra efnisþátta nauðgunarákvæðisins og þess virðist krafist að gerandinn hafi gert sér grein fyrir því að verknaðurinn hafi verið framinn gegn vilja brotaþola eða þolandans í málum þar sem engir líkamlegir áverkar sjást snýst því sönnunin oft um það hvort gerandinn hafi gert sér grein fyrir því hvort þolandi var samþykkur samræðinu eða ekki það er athyglisvert þegar maður skoðar þessi ákvæði og ber þau saman við önnur hegningarlagaákvæði sem vernda friðhelgi einkalífs þá kemur til að mynda í ljós d í ljós þegar maður skoðar bréfleyndarákvæði tvö hundruð tuttugustu og áttundu grein almennra hegningarlaga að nauðgunarákvæði hundrað nítugasta og fjórðu grein veitir líkömum og sálarlífi kvenna minni réttarvernd en bréfleyndarákvæði tvö hundruð tuttugustu og áttundu greinar sama gildir um húsbrotsákvæði tvö hundruð þrítugustu og fyrstu grein almennra hegningarlaga sem segir ef maður ryðst heimildarlaust inn í hús þar er talað um heimildarlaust þar er verið að höfða til samþykkisins um þetta hegningarákvæði gildir hið sama og um tvö hundruð tuttugustu og áttundu grein almennra hegningarlaga verndarhagsmunirnir eru minni og alls ekki jafnströng skilyrði um verknaðaraðferð og hundrað nítugasta og fjórðu grein laganna um nauðgun kveður á um þarna er í húsbrotsákvæðinu beinlínis höfðað til þess að samþykki þurfi að vera til sem er í fullu samræmi við sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs þegar gerður samanburður á nauðgunarákvæði almennra hegningarlaga og öðrum líkamsofbeldisgreinum þá kemur hið sama í ljós í tvö hundruð og elleftu grein almennra hegningarlaga segir að hver sem sviptir annan mann lífi skuli sæta fangelsi ekki skemur en fimm ár hér skiptir engu máli hvernig manndráp er framið og líknarmorð eru líka refsiverð og í líkamsárásarmálum skipta afleiðingarnar einnig mestu varðandi sönnun en ekki verknaðaraðferð þær eru refsiverðar jafnt í manndráps og líkamsárásarmálum sama hvernig að ofbeldinu var staðið afleiðingarnar það er líkið eða líkamstjónið ráða sönnun finnist gerandinn í nauðgunarmálum er hins vegar eins og ég sagði áðan er lögð megináhersla á að það sé hægt að sanna verknaðaraðferðina að ofbeldi hafi verið beitt eða hótunum um ofbeldi þessi þrenging miðað við önnur ofbeldisbrot hefur einfaldlega leitt til þess að aðeins hefur verið sakfellt í afar litlum hluta kærumála sem borist hafa lögreglu vegna nauðgana á árinu tvö þúsund og þrjú bárust lögreglu um hundrað og fimm kærur ég held að það hafi verið sakfellt í innan við fimm þeirra þetta er skelfilegar tölur sem er alveg ótrúlegt að skuli birtast í íslensku réttarvörslukerfi það er reyndar svo að réttarvörslukerfið gefur þessum andlegu afleiðingum nauðgana afar lítinn gaum og sú staðreynd er meginhvati þess að þetta frumvarp er flutt þessi

um friðhelgi einkalífs afleiðingar nauðgana eru skelfilegar bæði andlegar og aðrar ég ætla að víkja að þeim næst í ræðu minni í mars tvö þúsund og fimm lýsti mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna yfir áhyggjum vegna ofbeldis gegn konum á íslandi og þá sérstaklega vegna kynferðisofbeldis í athugasemdum eins nefndarmanns finna segir meðal annars með leyfi lýkur forseti vill vekja athygli á því að nú hefur verið ákveðið af forsætisnefnd þegar vitnað er í erlenda texta þá eigi það að vera stutt og þýtt jafnóðum á íslenskt mál herra forseti textinn er ekki lengri og ég hélt að örstuttir textar væru leyfilegir en ég mun virða þessa reglu sem hæstvirtur forseti tilkynnir mér hér en textinn hljóðar í minni lauslegu þýðingu herra forseti voru allar konurnar að ljúga eða var stjórnvöldum alveg sama voru skilaboðin þau að konur ættu ekki að kæra vegna þess eins að þær mundu lenda í meiri vandræðum með kærumál þannig þýði ég þetta ég verð að ítreka það að andlegar afleiðingar eru mun meiri alvarlegri og varanlegri en hin líkamlegu það er beinlínis löglíkur ég fullyrði það löglíkur lögfull sönnun að öllum sönnunarreglum í opinberum málum að nauðgun hafi verið framin ef fyrir liggur að áliti sérfræðinga að þolandi hafi orðið fyrir slíku áfalli við kynmök að þau andlegu einkenni sem ég mun telja hér upp á eftir eru til staðar ef það kemur fram í skýrslu nauðgunarmálanefndar frá nítján hundruð

í tuttugu prósent tilvika var mótspyrnan aðallega fólgin í því að reyna að verja sig sig lítillega og mótmæla verknaðinum aðeins fjórðungur kvenna veitti virka mótspyrnu frá því er greint í skýrslunni að rúmur helmingur kvennanna hlaut nánast enga líkamlega áverka hjá þriðjungi þeirra voru áverkarnir minni háttar rispur roði á húð þroti og marblettir umtalsverðir líkamlegir áverkar komu fram í aðeins um tíu prósent tilvika þannig að sönnun verður því ekki sótt í líkamlega áverka nema í einnig hluta nauðgunartilvika samkvæmt alþjóðlegum sjúkdómsgreiningaskrám er áfallið í kjölfar nauðgunar líkt því sem einstaklingar verða fyrir við stórfelldar náttúruhamfarir stríðsátök og stórslys það er sameiginlegt með þessum aðstæðum að þolandinn hefur það ekki í hendi sér hvort hann lifir eða deyr þessum áföllum fylgja oft mjög sterk viðbrögð sem kallast áfallastreituröskun almennt getur slík lífsreynsla leitt til viðvarandi ástands viðbrögð við nauðgun eru eftirfarandi skjálfti hraður hjartsláttur kviðverkir niðurgangur ógleði uppköst og svimi eru mjög áberandi og geta valdið hræðslu og óöryggi eirðarleysi grátköst og ótti sömuleiðis þessi fyrstu viðbrögð vara mjög stutt á þessum tíma geta tilfinningaviðbrögð verið frekar lítil en ekki í samræmi við aðstæður það er eitt alveg öruggt herra forseti að þessar tímabundnu afleiðingar sem ég hef hér lýst koma ekki fram í kjölfar sjálfviljugra kynmaka og sanna svo ekki verður um villst að nauðgun hefur átt sér stað langtímaafleiðingar andlegar eru hins vegar sýnu verri og alvarlegri skömm er algengasta afleiðingin það eru áttatíu og fimm prósent þolenda á móti fimmtíu og fimm prósent sem sýna reiði þunglyndi eftir nauðgun getur orðið langvarandi þunglyndi og depurð leiða oft til kvíða og svefntruflana og einangrunar einnig er hætta á sjálfsvígstilraunum erfiðleikar í kynlífi koma fram og svokallaðar svipmyndir þar sem þolandinn upplifir atburðinn aftur og aftur konur deyfa allar tilfinningar um atburðinn og alvarleg hegðunarvandamál og einbeitingarskortur eru þekkt dæmi afleiðingar eru öllu alvarlegri til langs tíma litið sumir þolendur þróa með sér varanlegan sjúkdóm sem mótar allra þeirra tilveru og fjölskyldna þeirra til frambúðar stöðug spenna getur fylgt i kjölfarið og

heimsins í dag sem snýr að konum orðalag áður gildandi og núgildandi ákvæða almennra hegningarlaga endurspeglar ekki rétta þróun á sviði mannréttinda sama gildir um rannsóknir sönnunarmat ákærur og dóma í þessum málaflokki eins og tölulegar staðreyndir staðfesta ég ítreka það að af hundrað og þrjú tilkynningum til lögreglu tvö þúsund og þrjú um nauðganir eða kynferðisbrot leiddu aðeins fimm til sakfellinga fyrir dómi þessar tölur segja allt sem segja þarf um réttarvernd kynfrelsis en orðalag ákvæðanna skýrir ekki allt það má setja stór spurningarmerki við rannsóknir sönnunarmat og sönnunarbyrði í kynferðisbrotamálum ég held því fram hér herra forseti að með því að samþykkja þessi lög sé alls ekki verið að breyta neinum sönnunarreglum heldur að beina sjónum réttarvörslukerfisins til hinna andlegu afleiðinga til hinna raunverulegu sannana ég árétta það að tímabundnar og varanlegar andlegar afleiðingar nauðgana eru augljósar og þekktar og einatt miklu alvarlegri og síður læknanlegar en líkamlegir áverkar meiri háttar líkamsmeiðinga komi þessar andlegu afleiðingar fram eftir kynmök eru fram komnar fullnægjandi sannanir fyrir því að þolandanum hafi verið þröngvað til kynmaka að ofbeldi hafi verið beitt andlegu ofbeldi ég ítreka það að hér er verið að beina sjónum réttarvörslukerfisins að sönnunargögnum sem það hefur vanrækt að afla í nauðgunarmálum frumvarpið gerir alls ekki ráð fyrir að slakað verði á sönnunarkröfum meginreglum opinbers réttarfars um sönnun enda engin þörf á því til að ná fram sakfellingum ef réttra aðferða er gætt frumvarpið sýnir einnig þann vilja löggjafans að dómstólar þyngi refsingar fyrir kynferðislegt ofbeldi með því að færa lágmarksrefsingu úr einu ári í tvö að öðru leyti herra forseti varðandi þetta mál leyfi ég mér að vísa í mjög ítarlega greinargerð sem fylgdi frumvarpi þessu en hún byggir á fræðigrein sem ber heitið réttarvernd kynfrelsis og er eftir eftir atla gíslason sem hér stendur og jóhönnu katrínu magnúsdóttur og birtist greinin í afmælisriti guðrúnar erlendsdóttur fyrrverandi hæstaréttardómara guðrúnarbók sem gefin var út í reykjavík í júní tvö þúsund og sex ég vík þá að síðara frumvarpinu sem ég mæli fyrir um breytingu á almennum hegningarlögum en þar eru flutningsmenn auk mín háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson þuríður backman katrín júlíusdóttir lúðvík bergvinsson steinunn valdís óskarsdóttir þórunn sveinbjarnardóttir siv friðleifsdóttir eygló harðardóttir og helga sigrún harðardóttir þar er mælt fyrir því herra forseti að við tvö hundruð og sjöttu grein almennra hegningarlaga fyrstu og annarri málsgrein bætist tvær nýjar málsgreinar svohljóðandi með leyfi herra forseta

tveimur árum með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ákvæði um refsinæmi þess að kaupa vændi hér skiptir ekki máli í hvaða formi greiðslan er hún getur verið peningar áfengi eða fíkniefni hlutir eða eitthvert viðvik greiði eða þjónusta þá er ekki áskilið að greiðslan eða loforð um hana renni til þess sem

hundruð og sjöttu grein hegningarlaga að sama skapi er athæfið saknæmt ef vændið er keypt fyrir þriðja aðila löggjöf af þessu tagi er oft nefnd sænska leiðin og miðar við að það sé hlutverk löggjafans að sporna við sölu á kynlífi enda sé ekki ásættanlegt að líta á mannslíkamann sem söluvöru einnig er gengið út frá því að ábyrgðin á viðskiptunum hvíli á herðum kaupandans en ekki seljandans enda sé aðstöðumunur þeirra ævinlega mikill loks er litið svo á að það sé kaupandinn sem í krafti peninganna hafi eiginlegt val um að kaupa eða kaupa ekki enda staða hans í langflestum tilvikum miklu sterkari en þess sem selur aðgang að líkama sínum til kynlífsathafna ég vil taka það fram herra forseti að sænska leiðin var lögfest í noregi með lögum númer hundrað og fjögur tvö þúsund og átta lögin tóku gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu og þar eru kaup á vændi gerð refsiverð í fjórðu málsgrein tvö hundruð og aðra grein hegningarlaga er nú þegar kveðið á um að sá sem greiðir barni eða ungmenni yngra en átján ára endurgjald gegn því að hafa við það samræði eða önnur kynferðismök skuli sæta allt að tveggja ára fangelsi ákvæðið var lögfest með lögum árið tvö þúsund og tvö og í greinargerð segir að refsinæmi brots sé bundið við að barni eða ungmenni yngra en átján ára hafi verið greitt endurgjald gegn því að hafa við það samræði eða önnur kynferðismök ákvæðið nær þó ekki til þeirra sem greiða öðrum aðila fyrir samræði eða kynferðismök með barni undir átján ára aldri af þessum sökum er lagt til að lögfest sé sérstakt ákvæði um refsinæmi þess að kaupa vændi af barni ég vil taka það fram að frumvarp sambærilegt þessu hefur verið lagt nokkrum sinnum fyrir alþingi af þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs samfylkingar og framsóknarflokksins að öllum ólöstuðum held ég að ég geti þó þakkað sérstaklega háttvirtur þingmaður og hæstvirtur umhverfisráðherra fyrir hennar framgöngu í þessu máli hún hefur verið vakin og sofin yfir því og maður er stoltur af því að vera í flokki með konu sem lætur sig þessi mál skipta jafnmiklu og raun ber vitni það fellur svo í minn hlut og þeirra meðflutningsmanna minna sem ég hef nefnt að binda vonandi endahnút á þetta verk fylgja því endanlega til lykta það hefur borist fjöldi umsagna um þetta frumvarp áður þannig að það er fullunnið það liggur alveg fyrir vilji einstaklinga og það er mikill meiri hluti umsagnaraðila sem fylgir þessu frumvarpi og styður það mjög eindregið umsagnaraðilar bentu á að vændi væri ein birtingarmynd kynferðisofbeldis réttilega það væri oftast til komið vegna neyðar og dæmi þess að konur hér á landi væru neyddar til vændis ýmist beint eða óbeint ég vil líka taka það fram að bann við sendir mjög skýr skilaboð út í samfélagið að það sé litið mjög alvarlegum augum að kaupa sér aðgang að líkama fólks og það sé alls ekki ásættanlegt á íslandi að nýta sér neyð annarra í kynferðislegum tilgangi ég vil taka það hér fram sérstaklega að mannréttindaskrifstofa íslands benti á í umsögn sinni rannsókn sem sænska félagsmálaráðuneytið lét gera árið tvö þúsund og sjö í þeirri skýrslu kemur fram að þær jákvæðu afleiðingar sem hin sænsku lög höfðu það er að götuvændi hafi minnkað verulega og löggjöfin hafi haft fyrirbyggjandi áhrif þannig að ungar stúlkur leiddust síður út í vændi í umsögn rannsóknastofu háskóla íslands í kvenna og kynjafræðum kom fram að mikill aðstöðumunur væri á kaupanda og seljanda vændis þar sem kaupandi hefði val um það hvort hann kaupir vændið en seljandi þess hefur sjaldnast sama val þar sem vændi væri oftast stundað vegna neyðar og það vita flestir að vændi tengist mjög eiturlyfjanotkun á íslandi og því miður sorgleg dæmi þess þar sem ungar stúlkur afla viðurværis og fjármuna til kaupa á eiturlyfjum til að fjármagna kaup á eiturlyfjum í gegnum það að selja líkama sinn þetta er auðvitað skelfilegt og sorglegt og þessi staða má ekki vera uppi hér á íslandi ég vil taka það fram að í mars tvö þúsund og sjö kannaði capacent gallup hug landsmanna til kaupa á vændi og sjötíu prósent þjóðarinnar voru hlynnt því að sænska leiðin yrði farin hér á landi ég vil líka taka það fram herra forseti að við þetta frumvarp er mjög víðtækur stuðningur meðal kvennahreyfinga á íslandi víðtækur stuðningur þeirra um að kaup á vændi verði gerð refsiverð haustið tvö þúsund og þrjú sendu fjórtán samtök þingmönnum áskorun um að leiða slíkt bann í lög þetta voru bríet félag ungra femínista

neyðarmóttaka vegna nauðgunar stígamót tímaritið vera unifem á íslandi félag kvenna í læknastétt á íslandi landssamband framsóknarkvenna og fimm dagssamtökin í greinargerð með áskoruninni var lögð áhersla á tengsl klámiðnaðarins og vændis og tekið undir það sjónarmið að vændi væri kynbundið ofbeldi sem bæri að vinna gegn það að gera kaup á vændi refsiverð væri virk leið til varnar herra forseti ég leyfi mér að halda því fram að umtalsverður meiri hluti þingmanna hér á þingi styðji þetta frumvarp og það verði að lögum

í þessum mánuði